Snahou súdnych procesov a rovnako aj alternatívnych spôsobov riešenia sporov je vyvinúť také úsilie, ktoré by viedlo k obnove právneho zmieru, respektíve k vyriešeniu sporov medzi stranami. Alternatívne riešenie sporov pomáha spotrebiteľom a obchodníkom vyriešiť konflikty prostredníctvom tretej osoby mimosúdnou cestou, a tak, najmä z hľadiska nákladov, stáva sa efektívnou alternatívou k súdnemu procesu. Je škoda, že poznatky a informovanosť občanov členských štátov Únie o samotnej existencii systémov a alternatívnych riešeniach sporov je pomerne nízka. A len nepatrné percento občanov vie, ako samotnú sťažnosť orgánu alternatívneho riešenia sporov treba predložiť. Domnievam sa teda, že je potrebné pričiniť sa o osvetu v zmysle informovania verejnosti o možnom riešení sporov i pomocou takýchto mechanizmov, ako sú alternatívy k súdnemu konaniu. Ponúkajú totiž možnosť vyhnúť sa priamemu konfrontačnému prístupu a zároveň dávajú možnosť na riešenie sporu, ktoré je výhodným pre obe strany. Je však nutné snažiť sa o vyvážený prístup, ktorý na jednej strane zohľadňuje rozsah kompetencií systémov alternatívneho riešenia sporov a spravodlivé postupy a konanie voči zainteresovaným na strane druhej.